Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care au votat în favoarea acestui raport în numele celor 60 de mii de beneficiari ai programului de ajutor alimentar din județul Cluj, România, județ pe care îl reprezint în acest Parlament. Acest sprijin este esențial pentru milioane de familii din întreaga Uniune Europeană, cărora le datorăm protecție și solidaritate. Doresc, în același timp, să fac un apel la statele membre, un apel la simplificarea acordării acestor ajutoare, pentru ca beneficiarii să nu fie umiliți prin proceduri complicate și prin cozi îndelungate. De asemenea, fac un apel la responsabilitate în achizițiile publice legate de aplicarea programului. De exemplu, în România, anul trecut, programul de ajutor alimentar a constituit un eșec pentru că unele licitații au fost prost organizate, drept urmare multe familii nu au primit alimentele necesare.